fyrirkomulag þinghaldsins í dag vill forseti geta þess að þingfundur hefst á öðrum dagskrármáli fyrirspurn til viðskiptaráðherra og verður haldið áfram með fyrirspurnir til klukkan hálftvö en þá hefst dagskrárliðurinn störf þingsins að honum loknum verður haldið áfram með fyrirspurnir að til klukkan hálffjögur en þá fer fram utandagskrárumræða um bætur almannatrygginga málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðni ágústsson hæstvirtur forsætisráðherra geir h haarde verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund